virðulegur forseti góðir landsmenn við höfum að undanförnu fylgst náið með fréttum af atburðum sem minna okkur á hve þakklát við getum verið fyrir það líf sem okkar góða land og friðsama samfélag hefur búið okkur svo langt frá heimsins vígaslóð

við búum í góðu landi þar sem sterkt samfélag innviðir og auðlindir eru slíkar að enginn á að þurfa að líða skort auðvitað er margt enn óunnið og því miður búa enn allt of margir við erfiðar aðstæður sá dagur mun aldrei koma að hægt verði að segja að öllum verkefnum stjórnmálanna sé lokið en með bjartsýni og vilja til að gera betur fyrir alla íbúa landsins má samt á langt möguleikar okkar á að leysa ókláruð verkefni vel og takast á við áskoranir verða þeim mun meiri en við áttum okkur á því hvaða árangri við höfum náð nú þegar og látum hann verða okkur hvatningu til að gera enn betur fá dæmi eru um að lönd hafi náð sér jafn hratt á strik efnahagslega og ísland á síðustu tveimur árum það hefur gerst á sama tíma og nágrannaþjóðirnar í viðskiptalöndum okkur glíma áfram við miklar efnahagsþrengingar sem ekki sér fyrir endann á efnahagslega hefur ísland vaxið hraðast evrópuþjóða frá tvö þúsund og þrettán kaupmáttur launa hefur aukist um tíu prósent frá því ríkisstjórn framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks tók við þetta er einstakur árangur í alþjóðlegum samanburði öll alþjóðlegu matsfyrirtækin hækkuðu lánshæfiseinkunn íslands í sumar eftir kynningu á losun fjármagnshafta slík hækkun mun leiða til betri lánskjara og lækkunar á vaxtagjöldum samkvæmt fjárlagafrumvarpi ársins tvö þúsund og sextán sem fjármálaráðherra kynnti fyrr í dag verður íslenska ríkið rekið með afgangi þriðja árið í röð og rekstrarafgangurinn verður líklega hlutfallslega meiri en nokkurs staðar annars staðar í evrópu að noregi undanskildum þetta skiptir gríðarmiklu máli því það þýðir að við ólíkt flestum evrópulöndum erum hætt að safna skuldum við erum að greiða þær niður í stað þess að ýta vandanum á undan okkur og leggja auknar byrðar á framtíðarkynslóðir erum við að búa í haginn fyrir framtíðina og gera okkur kleift að nýta meira fjármagn í það sem mestu máli skiptir velferðarkerfið og sterka innviði jafnvel þótt íslenska ríkið sé rekið með afgangi munum við auka framlög til allra mikilvægustu málaflokkanna ekki bara í krónutölu heldur raunverulegum verðmætum gera má ráð fyrir að lífeyrir eldri borgara og öryrkja hækki meira á næsta ári en hann hefur nokkurn tímann gert áður þó eru stjórnvöld meðvituð um að þar megi ekki láta staðar numið framlög til heilbrigðismála hafa aldrei verið jafn mikil það sama á við um framlög til nánast allra velferðarmála félagsmála og almannatrygginga sem dæmi má nefna að hrein aukning framlaga til heilbrigðis og félagsmála á kjörtímabilinu nemur tuttugu og sex milljörðum króna og er þá bæði búið að undanskilja launahækkanir og verðlagshækkanir þetta samsvarar því að hálfur landspítali hafi bæst við velferðarútgjöldin á fyrri hluta kjörtímabilsins

það má því með sanni segja að ríkisstjórnin sé nú að kynna velferðarfjárlög fjárlagafrumvarpinu fylgir reyndar mjög stór og óvenjulegur fyrirvari en líka mjög jákvæður með losun fjármagnshafta og uppgjöri slitabúa bankanna mun staða ríkissjóðs og möguleikinn til að standa undir grunnþjónustu batna til mikilla muna þótt þau hundruð milljarða sem stöðugleikaframlag eða stöðugleikaskattur mun skila verði ekki nýtt í framkvæmdir mun leiðrétting á stöðu ríkissjóðs þýða að við getum byggt upp hraðar þar sem vaxtagjöld munu minnka þetta tökum við ekki með í reikninginn fyrr en það er orðinn hlutur þess vegna má gera ráð fyrir að hægt verði að ráðast hraðar í þjóðþrifamál á borð við ljósleiðaravæðingu landsins en undirbúningi þess stórátaks er nú lokið kjör íslendinga hafa batnað hraðar en nokkurs staðar annars staðar og takist okkur að koma í veg fyrir að verðbólgan fari á skrið má búast við áframhaldandi kjarabótum

því mikilvægt að við vinnum saman að því að auka framleiðni og verðmætasköpun svo launahækkanir missi ekki marks með hækkun verðlags

og miklar launahækkanir leiða því miður oft til aukinnar misskiptingar en það á ekki við hér ekki núna nú hefur það gerst á íslandi á sama tíma og hagvöxtur eykst og laun hækka að tekist hefur að ná meiri jöfnuði en dæmi eru um í sögu landsins árið tvö þúsund og fjórtán varð tekjudreifing jafnari en áður og tekjujöfnuður á íslandi er nú meiri en í öðrum löndum í mörgum löndum er nú mikið rætt um hvernig hægt sé að bregðast við aukinni misskiptingu þar setja menn sér markmið um að komast í svipaða stöðu og við höfum þegar náð á mörgum árum eða áratugum stærstu aðgerðir ríkisstjórnarinnar hafa allar miðað að því að rétta stöðu heimilanna og bæta kjörin í landinu fjárlagafrumvarpið er mikilvægur liður í framhaldi þeirrar vinnu með því er ráðist í verulegar breytingar á skattlagningu og gjaldtöku ríkisins með það að markmiði að styrkja heimilisbókhald fólks með millitekjur og lægri tekjur með því má áfram gera ráð fyrir að kjör allra batni en þó sérstaklega millitekju og láglaunafólks og þannig batni lífskjör á íslandi áfram en um leið aukist jöfnuður áfram tekjuskattur lægri og millitekjuhópa lækkar og tollar verða afnumdir á yfir sextán hundruð vöruflokkum en með því styrkjum við stöðu íslenskra neytenda og íslenskrar verslunar innlend matvæli hafa árum saman haldið aftur af verðbólgu á íslandi nú á lækkun annarra vara að skila því sama það skiptir því öllu máli að verslanir skili þeim miklu lækkunum sem fylgja munu afnámi tolla áfram til neytenda þar þarf almenningur að vera vel á verði efnahagsleg staða íslands hefur styrkst mikið að undanförnu og einkennist nú af stöðugleika með lágri verðbólgu litlu atvinnuleysi auknum kaupmætti lækkun skulda og hallalausum ríkisrekstri gangi hagspár eftir munum við upplifa lengsta samfellda hagvaxtarskeið í seinni tíma hagsögu íslands

sérstaklega er ástandið á vinnumarkaði tvísýnt og hefur nú verið um nokkurt skeið mikilvægt er að aðilar vinnumarkaðarins bæði á almennum og opinberum vinnumarkaði taki af skarið og sníði þá agnúa af umgjörðinni sem þeir telja versta að öðrum kosti er ólíklegt að við náum þeirri festu í umgjörð vinnumarkaðar sem er nauðsynleg til þess að verðbólga verði viðráðanleg annars er hætt við að hún fari af stað líkt og hún hefur gert stærstan hluta lýðveldistímans aðilar vinnumarkaðarins þurfa líka að nota tækifærið sem nú gefst til að vinna með stjórnvöldum að því að bæta fjármálakerfi landsins fremur en að standa vörð um óbreytt kerfi verðtryggingar í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um húsnæðismál í tengslum við kjarasamninga í lok maí síðastliðins kemur fram að ráðist verði í átak með byggingu allt að tvö þúsund þrjú hundruð félagslegra leiguíbúða á árunum tvö þúsund og sextán til tvö þúsund og nítján þó að hámarki sex hundruð íbúðir á ári það er jafnmikill fjöldi íbúða og allar íbúðir á egilsstöðum og ísafirði samanlagt ef stofnað væri sérstakt sveitarfélag um íbúðirnar sem stendur þó ekki til yrði það tíunda stærsta sveitarfélag landsins með nýju íbúðunum verður einkum komið til móts við fólk í lægstu tveimur tekjufimmtungunum þannig verður tekjulágum fjölskyldum veittur aðgangur að ódýru og öruggu leiguhúsnæði einnig er unnið að nýju húsnæðisbótakerfi sem felur í sér verulega aukinn stuðning við leigjendur virðulegur forseti framlag til landspítalans hafa stóraukist á kjörtímabilinu og munu gera það áfram á næsta ári en um leið er mikilvægt að gleyma því ekki að heilbrigðisþjónustan er stærri en bara landspítalinn og víða um land hafa heilbrigðisstofnanir ekki enn endurheimt fyrri styrk við því munum við þurfa að bregðast jafnframt þurfum við að halda áfram að fjölga hjúkrunarrýmum en nú er verið að ljúka við áætlun um byggingu þriggja hjúkrunarheimila með um tvö hundruð ný hjúkrunarrými heilsugæslan verður styrkt sem fyrsti viðkomustaður sjúklinga og greiðsluþátttöku sjúklinga verður breytt til að verja þá sérstaklega sem þurfa á mikilli heilbrigðisþjónustu að halda þannig greiða þeir ekkert umfram ákveðið hámark árlega verið er að hrinda af stað stórfelldri aðgerð til að stytta biðlista eftir verkföll með kjarasamningum og niðurstöðu gerðardóms eru störf í íslenskri heilbrigðisþjónustu orðin samkeppnishæf við sambærileg störf annars staðar á norðurlöndum skilvirkasta fjárfestingin sem hægt er að ráðast í á sviði heilbrigðisþjónustu felst í forvörnum það á alveg sérstaklega við hjá þjóð þar sem meðalaldurinn mun fara hækkandi á komandi árum og áratugum þess vegna vinnur ráðherranefnd um lýðheilsu nú að því að undirbúa og innleiða átak til að bæta heilsu og lífsgæði landsmanna á öllum aldri

þar skiptir menntun sköpum framtíðarárangur okkar sem þjóðar mun velta á því hvernig til tekst með menntun rannsóknir og vísindi vísbendingar eru um að íslendingar hafi á undanförnum árum dregist aftur samanburðarþjóðum á ýmsum sviðum menntamála meðal annars í grunnmenntun barna í lestri og stærðfræði menntamálaráðherra og ríkisstjórnin bregðast nú við þessu með átak til að efla læsi og bæta árangur menntakerfisins allt frá leikskóla að háskóla framlög til vísinda rannsóknar og þróunarstarfs verða áfram stóraukin en um leið mun einföldun regluverks jákvæðir hvatar og aukin áhersla atvinnulífsins á nýsköpun verða til þess að ótal hugmyndir munu verða að veruleika og skapa mikil verðmæti fyrir samfélagið til framtíðar um leið er unnið að því að styrkja rekstur helstu menningarstofnana eftir mikinn niðurskurð undanfarinna ára ásamt því að efla sjóði á sviði menningar og lista sérstaklega verður hugað að barnamenningu í því sambandi árangur íslenskra íþróttamanna að undanförnu er stórkostlegur og mikilvægt að muna að hann er afrakstur þrotlausrar vinnu í íþróttamannanna sjálfra aðstandenda þeirra íþróttahreyfingarinnar og uppbyggingar liðinna ára í samræmi við stjórnarsáttmálann verður stuðningur við félagasamtök á sviði íþrótta og æskulýðsmála aukinn sem og sjálfboðahreyfinga á borð við björgunarsveitirnar og önnur hjálparsamtök gífurlegur vöxtur í ferðaþjónustu

við þurfum að haga aðstæðum þannig að ávinningur verður sem mestur af þessari stærstu útflutningsgrein landsins og því að góður árangur nú skili sér í uppbyggingu til framtíðar þar má ekki ráða för einföld hagnaðarvon til skamms tíma með ódýrum óaðlaðandi byggingum og niðurtroðinni náttúru unnið er að samræmdri stefnu í ferðamálum framkvæmdasjóður ferðamannastaða hefur verið efldur til muna og ríkisstjórnin leggur áherslu á einföldun regluverks fyrir greinina og fyrir atvinnulífið almennt fjölmörg smærri fyrirtæki hafa þurft að eyða óþarflega miklum tíma og fyrirhöfn í flókið regluverk slíkt dregur úr nýsköpun og skapar hættu á neðanjarðarstarfsemi

þessar breytingar munu ekki síður hafa jákvæð áhrif á stærri rekstur og iðnað það er reyndar sérstakt ánægjuefni hversu mörg stór iðnaðarverkefni eru í burðarliðnum á íslandi um þessar mundir fjárfestar innlendir sem erlendir hafa öðlast mikla trú á framtíð landsins

er mikilvægt að kunna að meta árangurinn sem hefur náðst íslendingar hafa náð árangri á mörgum sviðum en tvennt er nefnt umfram annað sem dæmi um svið þar sem ísland getur veitt öðrum þjóðum leiðsögn það eru umhverfis mál og sjávarútvegur nær öll íslensk orka er framleidd með umhverfisvænum endurnýjanlegum orkugjöfum ekkert annað land kemst nálægt því að ná sama hlutfalli grænnar orku nú er unnið að því að fjölga rafmagnsbílum og öðrum umhverfisvænum bifreiðum og meira að segja skip gætu verið knúin raforku í framtíðinni eins og norðursigling á húsavík hefur þegar sýnt fram á það skýtur því skökku við að hér á landi sé stundum talað eins og orkuframleiðsla sé syndsamleg svo ekki sé minnst á iðnaðinn sem nýtir orkuna hitt sviðið er sjávarútvegur víðast hvar er óveiddur fiskur lítils virði og sjávarútvegur í samanburðarlöndunum er ríkisstyrktur á sama tíma og fiskstofnar eru ofveiddir hér á landi hefur tekist að haga málum þannig að sjávarútvegur skilar þjóðarbúinu verulegum tekjum á sama tíma og stofnarnir eru nýttir á sjálfbæran hátt og greinin hefur orðið undirstaða mikillar nýsköpunar og fjölmargra árangursríkra nýsköpunarfyrirtækja viðurkennum að ísland stendur sig vel á sviðum umhverfismála og sjávarútvegsmála og látum það verða okkur hvatningu til að gera enn betur ný náttúruverndarlög og landsskipulagsstefna og aukin framlög til skógræktar og landgræðslu eru meðal þess sem mun hjálpa okkur að vernda umhverfið enn betur en áður í sjávarútvegi munum við leggja áherslu á að halda áfram að byggja upp fiskstofna og stuðla að aukinni verðmætasköpun en vinna um leið gegn samþjöppun í greininni og að því að viðhalda störfum í byggðarlögum um allt land virðulegur forseti vinnu nefndar um endurskoðun stjórnarskrárinnar miðar vel og útlit er fyrir að samstaða geti náðst um veigamiklar og mikilvægar breytingar með ákvæði um auðlindir og sögulegar breytingar í átt að stórauknu beinu lýðræði ég hvet til góðrar samvinnu allra flokka um framhaldið á haustþingi er stefnt að því að leggja fram frumvarp um stofnun millidómstigs með það að markmiði að treysta á dómskerfi og tryggja réttaröryggi á næstu vikum birtist jafnframt nýtt hagsmunamat vegna tækifæra og úrlausnarefna á norðurslóðum gríðarlega miklu máli skiptir að okkur auðnist að nýta vel þau tækifæri sem fyrir liggja vegna þróunarinnar þar góðir landsmenn margt gengur vel á íslandi þessa dagana og við höfum ástæðu til að vera bjartsýn á framtíðina en það þýðir líka að við höfum bæði möguleika á og skyldu til að láta gott af okkur leiða fyrir þjóðir sem búa við kröpp kjör stríðið í sýrlandi hefur nú staðið í fjögur ár og talið að er ára en helmingur landsmanna hafi yfirgefið heimili sín eða um tólf milljónir manna alls er talið að í heiminum séu um sextíu milljónir flóttamanna þótt straumur flóttamanna til evrópu sé ekki nýtilkominn hefur hann aukist hratt að undanförnu og um leið hefur vitund fólks og umræða um vandann aukist til mikilla muna íslensk stjórnvöld telja gríðarlega mikilvægt að við og aðrar þjóðir bregðumst eins vel við þessum vanda og kostur er þess gegn var ráðherra nefnd um málefni flóttamanna og innflytjenda komið á til að samræma vinnu ráðuneyta og stofnana svo hún megi verða sem árangursríkust við höfum líka séð mikla góðvild og hjálpfýsi almennings á íslandi og víða um lönd

það skiptir miklu máli vandinn er svo stór að það mun þurfa alþjóðlega samvinnu til að bregðast við honum þetta er alþjóðlegt vandamál og stjórnvöld í ólíkum löndum þurfa að koma sér saman um viðbrögð stefnu og markmið úrlausnarefnið er gríðarlega umfangsmikið við munum þurfa að auka framlög til málaflokksins umtalsvert og undirbúningsvinna að þróuninni sem við höfum fylgst með að undanförnu þarf að fara á fullan skrið að því að bregðast við þróuninni en við þurfum líka að meta hluti á borð við hvort hægt sé að einfalda ættleiðingar barna frá sýrlandi eða öðrum stríðshrjáðum löndum þúsundir sýrlenskra barna eru nú munaðarlaus og búa við erfiðar aðstæður í öllum sínum aðgerðum verða ísland og önnur evrópulönd að gæta þess að senda ekki út þau skilaboð að þau aðstoði fólk eingöngu ef það leitar á náðir glæpagengja og hættir lífi sínu til að komast til evrópu þess vegna verðum við líka að huga að þeim mikla fjölda flóttafólks sem býr við afar erfiðar aðstæður í löndunum í kringum sýrland við erum eflaust öll sammála um að við eigum að leggja áherslu á að nýta möguleika okkar til að framkvæma sem best skyldu okkar og vilja til að aðstoða fólk í neyð eftir bestu getu virðulegur forseti ísland er gott land

og verður enn betra á morgun lífskjör batna hratt efnahagslegur jöfnuður er hvergi meiri

við búum við öryggi í fallegu hreinu og heilnæmu umhverfi með hverjum degi eykst nýsköpun og ný framsækin fyrirtæki eru stofnuð ríkið leitast líka við að bæta rekstur sinn og þjónusta borgarana betur og um leið viljum við aðstoða þjóðir í neyð á íslandi blasa hvarvetna við uppbygging og framfarir þó stöndum við enn frammi fyrir stórum úrlausnarefnum en reynslan sýnir að við getum leyst vandamálin og nýtt tækifærin til þess að okkur auðnist að gera það þurfum við að kunna að meta sem vel hefur gengið og láta það verða okkur hvatningu til að